Begeistert wurde in der Folge dieser Topos von der verschwörungstheoretischen Internationale aufgegriffen und umgedeutet. Aus einem Compact for Safe, Orderly and Regular Migration wurde ein Pakt für sichere, geregelte und planmäßige Migration. Alles irgendwie bekannt und nicht ungewohnt. Überraschend war, dass dann vor einigen Wochen die österreichische Regierung, die an den Verhandlungen führend beteiligt war, plötzlich dieses spin übernahm und ankündigte, den Pakt nicht zu unterzeichnen, was im Übrigen gar nicht vorgesehen ist. Das ist bedauerlich, weil sich nun auch Österreich, ein bis dato verlässlicher internationaler Partner, ins Fantasieland der Symbolik die Politik verabschiedet